Pragnę zabrać głos w sprawie propozycji reformy budżetu Unii Europejskiej po 2013 r. Czy prawdą jest, że propozycja ta oznacza poważną redukcję funduszy regionalnych? Czy Komisja Europejska przewidziała, że osłabi to zasadniczo politykę regionalną oraz rolną Unii Europejskiej? Propozycja osłabienia biednych regionów Unii Europejskiej kosztem walki ze zmianami klimatycznymi jest mało racjonalna i mało logiczna.

Można przecież pomagać biednym regionom Unii i zarazem dobrymi projektami osłabiać zmiany klimatyczne, redukować emisje gazów, wprowadzać energię odnawialną oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Czy wprowadzając propozycję reformy budżetowej, Komisja zamierza pominąć władze regionalne i lokalne w dystrybucji funduszy?